Wir müssen unseren Bürgerinnen und Bürgern zeigen, dass wir Migration nachhaltig steuern wollen und können. Es geht uns um dauerhafte Lösungen, also um Neuansiedlung von Flüchtlingen, lokale Integration und auch um Rückkehr und vor allem um die Bekämpfung der Fluchtursachen vor Ort. Was wir dafür brauchen, sind eine bessere internationale Koordination, gemeinsame verbindliche Zielvorstellungen, Solidarität und Partnerschaft zwischen den Herkunftsländern, den Transitländern und den Aufnahmeländern. Darin liegt der Schlüssel, auch zu einem besseren Umgang mit Migration. Der sogenannte Migrationspakt und der Flüchtlingspakt sind wichtige Schritte in diese Richtung. Sie tragen dazu bei, dass die bestehenden Grundsätze und auch die Verpflichtungen besser umgesetzt werden können. Wir europäischen Sozialdemokraten stehen eindeutig und geschlossen hinter der Arbeit der Vereinten Nationen. Denn wir müssen Perspektiven schaffen und die Ursachen der globalen Ungerechtigkeit angehen durch eine gleichberechtigte und faire Partnerschaft mit Afrika zum Beispiel. Dazu gehört auch ein fairer Handel, über den wir hier auch reden müssen. Auf dieser Grundlage können wir gemeinsam an effektiverer Entwicklungszusammenarbeit, Konfliktlösung und nachhaltigem Wirtschaftswachstum arbeiten. Das ist unsere Priorität.